Dieser Zustand führte zum derzeitigen geistlosen Schematismus, indem teilprivatisierte Universitäten wie Unternehmen agieren, die Bildungsoutput planbar machen sollen. Dass eine solche Partnerschaft plötzlich zur Modernisierung beitragen soll, zeigt nur, wie verschlafen und wie unkreativ unsere bildungspolitische Debatte geführt wird. Wir leben in einer Zeit der technischen Revolution.

Was wir also brauchen, ist eine Revolution der Forschung und der Lehre, die sich diesem Umstand anpasst. In einer solchen Phase des Umbruchs die Abhängigkeit der Hochschulen von diesem Teilsystem unserer Gesellschaft weiter als Modernisierungsschritt zu propagieren, obwohl diese Verflechtung in den letzten zehn Jahren zu keiner wesentlichen Verbesserung geführt hat, ignoriert auch die Bedeutung der Lehre und der Forschung für die gesamte Gesellschaft.

Diese entstehen aber aus der Möglichkeit, frei zu denken, sich keinem Zwang zu unterwerfen, also auch nicht den Ansprüchen der Wirtschaft. Ein junger Geist, ein junges Hirn mit Potential muss sich frei bewegen können.

Der Bericht ist Ausdruck einer veralteten und fehlgeschlagenen Denkweise. Der gesamte Bericht ist unkreativ, ja, er ist nutzlos! Er ist eine Aneinanderkettung von plumpen Phrasen auf vielen Seiten, damit nicht auffällt, dass es an Substanz fehlt. Im österreichischen Bildungssystem würden Sie für diesen Bericht eine glatte Fünf erhalten